A algunos de ellos me gustaría decirles que ha habido comentarios sobre la oportunidad o no oportunidad de este debate en la Comisión de Peticiones y de haberlo trasladado aquí desde esa comisión. Yo sí quisiera hacer, señor Presidente, con su venia, una loa y una defensa de la Comisión de Peticiones como lugar apropiado para debatir estas cuestiones. Y lo digo porque los peticionarios, los ciudadanos de la Unión Europea, se han dirigido a la Comisión de Peticiones.

Dicho esto, también me gustaría decir a algunos compañeros que en las peticiones se nos ha indicado siempre la existencia de deficiencias en la gestión de residuos y la frecuente incapacidad, es verdad, de los Estados miembros para cumplir sus obligaciones legales. Pero también en este informe han sido recogidos esos planteamientos, esas problemáticas, y desde aquí se pide también a los Estados miembros que transpongan la Directiva de residuos sin más demora y garanticen el pleno cumplimiento de todos sus requisitos, en particular mediante el establecimiento y la aplicación de exhaustivos planes de gestión de residuos.